Najlepša hvala. Torej, v poslanski skupini SDS smo ta zakon vložili iz dveh vzrokov, pri tu z dveh vidikov. Prvi vidik je ta, ki ga je kolega Podkrajšek danes omenil v širšem delu razprave, drugi del pa je temu tako zvanemu idioten testo, torej test zdravorazumske logike v Sloveniji, ali prevladuje tehnično intelektualna ali pa inženirska, inženirski del ali ali pa bo prevladal tako zvani FDV-jevski birokratski lobi in ta miselnost. In kot vidim, je ta miselnost peta tudi v tem mandatu. Zdaj pa gremo k logiki. Prvič, zakaj obdavčiti. Termin se mora pravilno uporabljati. Vsi ga zelo nepravilno uporabljate. Govorimo o kolesih s pomožnim motorjem, ne mopede. Moped je torej tisto kolevo kolo s pomožnim motorjem, ki dosega do petinštirideset kilometrov na uro. To petindvajset na uro pa imamo kolesa s pomožnim motorjem. Torej vi ste sovražniki kolesa s pomožnim motorjem, ki imajo za to dodatni pogon torej motor z notranjim izgorevanjem, ali je to dvotaktni ali štiritaktni motor. Torej v drugi strani pa je četrta industrijska revolucija prinesla tako zvana elektrificirana motorna kolesa, ki lahko že danes dosegajo, električna kolesa, recimo, ki si ga lahko kupite, ki imajo prav tako omejitev petindvajset kilometrov na uro. Sprašujem vas, zakaj še jih niste obdavčili? Lahko povem, da manipulacija na električnih kolesih, ki ga tudi sam posedujem, omogoča hitrost električnega kolesa KTM recimo do petinsedemdeset, sedemdeset, šestdeset kilometrov na uro. Lahko povem, da si lahko otroci na internetu, tudi vi kupite za svojo kolo, pa kolo z električnim pestom z dodatnim ionskim akumulatorjem, kje ima moči do enega kilovata ali celo več. Podjetje Rimac je izdelalo električno kolo, ki ima za pogon sedemkilovatni motor in dosega približno sto kilometrov na uro. Sprašujem vas, zakaj še tega niste obdavčili, dodatno zbirokratizirali in se drli. Vse zaradi varnosti. Kolegica je kupila psa hrta, ki bi ga evtanazirali torej v enem izmed centrov za zaščito živali. Ne, humana gesta. Hrt dosega skoraj sedemdeset kilometrov na uro. Zakaj ga niste tega hrta registrirali? Kolega ima kočijo, s katero vozi turiste po Mariboru. Ima dva upokojena lipicanca. Kljub upokojitvi dosega ta kočija približno hitrost petdeset kilometrov na uro, ko sta seveda dobre volje in dobro nahranjena. Zakaj, kolega, ne registrirate, ne obdavčite in ne speljete vse tehnične, preglede tudi za ta konja? Zakaj še tega zakona niste sprejeli? Usain Bolt v času svetovne rekorda je dosegel na petinšestdesetem metru, torej tam nekje v šprintu dosega najvišje hitrosti, je dosegel hitrost štiriinštirideset cela, štiriinštirideset cela sto sedemindvajset kilometra na uro. Zakaj Usaina Bolta, že prej v Slovenijo, ga ne takoj spravite na tehnični pregled in mu postavite torej tablico? Sam sem kolesar, povprečen kolesar pri svojih srednjih štiridesetih letih. Z mojim kolesom vedno pogledam računalnik, povprečna hitrost okrog petindvajset kilometro na uro. Torej povprečna hitrost kolesa s pomožnim motorjem, kolega Podkrajšek je povedal, je trinajst do petnajst. Torej sprašujem vas, ali boste tudi Franca Breznika, povprečnega kolesarja torej registrirali, spravili skozi tehnične preglede in mu nalepili na hrbet morda registrsko tablico? Imam pa še kolege, ko pač bolj trenirajo, boljše trenirajo, so v boljši fizični kondiciji, imajo te tako zvane tekmovalke in dosegajo recimo pri nekih spustih osemdeset kilometrov na uro. Sprašujem vas, zakaj ta kolesa, ki so prav tako, v prvem delu pridevnika imajo kolo, niso, spravljena skozi kompletno certificiranje, torej in tudi ta niso registrirana? Torej govorim o maloumski veleposestnosti, govorim o ljudeh, ki ne razmišljajo, in govorim o tem, da se zgodovina ponavlja. LDS je enako nalepke za tehnične preglede, tipični lobistični zakon. Potem LDS je recimo pred leti, se spomnite, so se peljali skozi avtocesto in ste imeli, ko je njihov en prijateljček je naredil eno tablico, kjer je kjer delovala na induktivno zanko, in ste vi plačevali cele dneve tisto ABC-cestninjenje. Spet je bila en lobistični zakon. In na komisiji, glejte, samo KPK je povedal na eni izmed sej, da tipični šolski primeri lobističnega zakona, ne, in ž celo število zadaj podjetij, ki delujejo, je primer tako zvanega, vašega zakona o registraciji koles s pomožnim motorjem. Torej vas sprašujem, kje je tu logika glede varnosti? In še nekaj, nekdo, ki manipulira, oprostite, zato imamo pa imamo policijo. Nekdo, ki zlorablja, ki gre petindvajset kilometrov na uro, imamo za to policijo, da dela, in če policija tega ni znala urediti, potem ne moremo spreminjati zakona in zdravo razumske logike in tukaj je padla zdravorazumska logika, na tem zakonu. Še petkrat ga bomo vložili, še pet idioten testov bomo naredili , da bomo potem ugotovili, ali je še kaj, nekaj normalnih, zdravorazumskih ljudi, ravno v hramu demokracije, ki bi to logiko mogli uporabljati. Najlepša hvala.